Domnule președinte, nu voi intra în acest meci PPE PPE dintre domnul Brok și domnul Băsescu pentru că, până de curând, domnul Brok îl apăra pe domnul Băsescu. Mă voi referi în schimb la declarațiile domniei sale cunoscute de presa europeană, în care propunea amprentarea cetățenilor români și bulgari, pentru a nu abuza de serviciile sociale din Germania.